Consider că schimbarea calendarului de desfășurare a licitațiilor pentru certificatele de emisii propunerea prin intermediul căreia Comisia dorește să revitalizeze piața nu trebuie să aibă drept scop în sine creșterea prețului certificatelor, ci trebuie doar să vizeze o bună funcționare a unei piețe care, pentru părțile interesate, și a pierdut din credibilitate.

De aceea, prioritatea trebuie să fie adoptarea unui set de măsuri care să aibă potențialul de a soluționa problemele structurale pe termen lung ale pieței carbonului.